BTW fraude is nog steeds een buitengewoon belangrijk probleem.

Alles wijst er ook op dat een Europese openbare aanklager noodzakelijk is om de financiële belangen van Europa te beschermen. Jammer dat zo veel lidstaten ertegen zijn.